Señora presidenta, señor negociador Barnier, después de tres años agónicos para evitar el abismo de un sin acuerdo, nos enfrentamos ahora en apenas diez meses a un escenario no menos estresante ―la necesidad de un acuerdo― y que solo puede ser afrontado desde el criterio de la unidad, la exigencia de reciprocidad y el respeto de los estándares europeos con el Reino Unido, que nunca fue Schengen, nunca fue euro y ahora ha pasado a ser un país tercero con todas las de la ley. Y es importante asegurarlo para evitar que exista un paraíso fiscal en nuestra fronteras ―por ejemplo en Gibraltar―, evitando esa tradición de fraude, ocultación de capitales y contrabando, pero, sobre todo, garantizando en la inclusión del acuerdo el tratamiento que merece la circulación de personas, la cooperación judicial y policial en materia de seguridad y la protección de datos y evitando que pueda producirse nunca más un escándalo como el de la violación de las reglas europeas de protección de datos en el Sistema de Información Schengen.